Návrh rámcového rozhodnutia, ktoré vyšlo z iniciatívy českého predsedníctva, poskytuje právny rámec na ochranu subjektov trestných konaní a hlavne na posilnenie a dodržiavanie zásady ne bis in idem Prijatie takéhoto legislatívneho návrhu teda považujem za nevyhnutné nielen z dôvodu ochrany subjektov trestných konaní, ale takisto aj posilnenia právnej istoty občanov členských štátov Európskej únie. Mechanizmus vyriešenia konfliktu jurisdikcií by mal byť spôsobom, ktorý eliminuje situácie, keď viaceré členské štáty trestne stíhajú jednu a tú istú osobu pre jeden a ten istý trestný čin. Rovnako by sa tým vyhlo aj možnému vydaniu viacerých rozhodnutí v tej istej veci. Rámcové rozhodnutie ukladá členským štátom len povinnosť vzájomne sa informovať o existencii paralelných trestných konaní, avšak nestanovuje komplexný právny mechanizmus na ich riešenie. Nedostatok vidím hlavne vo vágnosti právneho textu, ktorý vo väčšine prípadov neurčuje žiadne fixné lehoty na splnenie stanovených povinností. Rovnako aj pozícia Eurojustu nie je jednoznačná a takisto sa nevyužíva potenciál, ktorý by táto inštitúcia mohla poskytovať pri riešení konfliktov jurisdikcií. Dôraz je nevyhnutné klásť najmä na zachovanie základných ľudských práv subjektov, teda obvineného a obžalovaného, vo všetkých štádiách trestného konania a rovnako aj na zabezpečenie zodpovedajúcej úrovne ochrany osobných údajov. Dôležité bude následne obrátiť pozornosť na legislatívnu iniciatívu Komisie Transfer of Proceedings in Criminal Matters, ktorá túto problematiku, zdá sa, bude riešiť podstatne kompletnejšie. Podporiť tento návrh je nevyhnutné aj vzhľadom na praktické problémy pri riešení kompetenčných sporov v trestnom konaní. Pokroková aliancia socialistov a demokratov preto tento návrh podporí, avšak trváme na poskytnutí dostatočnej ochrany subjektom trestných konaní a takisto aj na posilnení pozícií Eurojustu a zefektívnení celého mechanizmu.